Ten rozsudek je mi známý, ale nevím, podle jakého zákona byl předtím ten soudce zbaven svého mandátu soudce. Protože já musím vycházet z toho, že se mají na Ukrajině dodržovat ukrajinské zákony. Jestli jsou špatné, můžeme to konstatovat a můžeme se snažit spolu s Ukrajinci, aby se změnily. Ale říkat, že je to selektivní, to je podle mě poněkud silné.